Lep pozdrav. Razprava o delovni in učni obveznosti učiteljev ima že zelo dolgo brado. V določenih časovnih obdobjih se pojavijo pritiski nekaterih, da se delovni čas učitelja bolj strogo uredi. Ti pritiski se pojavljajo najprej v tistih ustanovah, kjer so zaposleni ne samo učitelji, pač pa tudi vzgojitelji, terapevti in druge osebe. Konkretneje, poziva se, da se učiteljem predpiše obvezna osemurna prisotnost na delovnem mestu. Tudi poslanci nimamo predpisanega osemurnega delovnika, ker je narava našega dela specifična. Enkrat delamo več, drugič manj, enkrat sedimo v parlamentu pozno v noč, drugič smo na terenu, obiskujemo prireditve, tudi ob sobotah in nedeljah, se srečujemo z državljani ali se pripravljamo na seje in študiramo zakone. V Novi Sloveniji menimo, da je učiteljski poklic v sodobni družbi bistveno drugačen od ostalih poklicev in se mu zaradi tega priznava posebnosti. Učiteljski poklic ne obsega le pouka oziroma dela z učenci in dijaki v razredu. Delo učitelja obsega tudi neposredno in posredno pripravo na pouk. Pripravo in ocenjevanje pisnih nalog. Pripravo in izvedbo govorilnih ur, roditeljskih sestankov, prisotnost in sodelovanje na konferencah ter vseživljenjsko izobraževanje. Nenazadnje potrebuje učitelj tudi dovolj kvalitetnega počitka, saj je delo z učenci ali dijaki zelo zahtevno. Kdaj pa kdaj tudi psihično zelo naporno. Učitelj mora biti že od nekdaj, danes pa še posebej, široko razgledan, izkušen, dobro pripravljen in izrazito multidisciplinaren. Vse to je potrebno, če želimo, da bo lahko generacijo učencev in dijakov pripravil za usvojitev kompetenc enaindvajsetega stoletja. Če pa pomislimo še na vzgojo, ki je izredno pomemben del šolskega procesa in učiteljskega dela, pa vidimo veliko potrebo po dodatnih znanjih učiteljev, da bodo lahko uspešno reševali zahtevne in čedalje težje vzgojne probleme sodobne šole. V nekaterih evropskih državah že čutijo veliko pomanjkanje učiteljev, ker je to delo specifično in vse prej kot lahko. Samo tisti, ki čutijo delo učitelja kot svoje poslanstvo, zdržijo in so lahko tudi uspešni učitelji. Za nekatere je privlačen tudi delovni čas učitelja, sicer bi že zdavnaj ta poklic zapustili. Vlada in zakonodajno-pravna služba ocenjujeta, da se je v času od vložitve predloga za avtentično razlago področje ustrezno uredilo s spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. V Novi Sloveniji pa predlagamo, da pristojno ministrstvo čim prej pripravi Zakon o učiteljih, ki bo lahko uveljavil bolj primerne in tudi strokovne rešitve. Trenutna ureditev, ko je položaj učiteljev vezan na Zakon o delovnem razmerju, namreč ni več ustrezna zaradi specifičnih značilnosti učiteljskega poklica.